Aber nicht nur das Regime ist das Problem. Radikal islamische Kräfte haben das Ruder in der offensichtlich zerstrittenen Opposition übernommen, und gesponsert von ultrakonservativen Kräften aus Katar und Saudi Arabien geht es offensichtlich in diese Richtung. Es ist auch kein Zufall, dass die Opposition sich erst gestern bei den Muslimbrüdern in Ägypten getroffen hat.

Ich warne auf alle Fälle, hier mit einer Bomben und Panzerpolitik die Lösung suchen zu wollen.